Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo a estos dos informes, en los que defendemos una mayor ambición en los objetivos de la Unión Europea tanto en el ámbito de las renovables como en el ámbito de la eficiencia energética. En el informe Bermejo, pedimos a la Comisión que evite los cambios retroactivos en los mecanismos de ayuda a las renovables y garantice la viabilidad económica de los activos existentes. Esto viene al caso porque en España hay miles de familias arruinadas tras invertir en renovables, como consecuencia de medidas retroactivas adoptadas por el Gobierno. Sin ninguna compensación, contra las expectativas generadas, contra el mercado de las renovables, contra el autoconsumo, contra la seguridad jurídica y contra la legítima confianza ciudadana. No hablamos de especuladores ni de grandes compañías eléctricas sino de ciudadanos que confiaron en instituciones que quebraron sus compromisos, y debemos hacerlos respetar.